frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum er varða lífeyrisréttindi ríkisstarfsmanna með frumvarpinu eru í fyrsta lagi lagðar til breytingar á lögum um lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og lögum um lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga í tilefni af samkomulagi danmerkur finnlands íslands noregs og svíþjóðar um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna samkomulagið var undirritað í stokkhólmi fyrsta júní tvö þúsund og eins og öðlaðist gildi fyrsta mars tvö þúsund og tvö samanber auglýsingu í c deild stjórnartíðinda númer þrjátíu og átta frá þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og eitt samkomulagið leysir af hólmi eldra samkomulag danmerkur finnlands noregs og svíþjóðar frá átjánda desember nítján hundruð sjötíu og þrjú og felur í sér samhæfingu lífeyrisréttinda ríkisstarfsmanna einkum á eftirfarandi sviðum við útreikning lífeyrisréttinda sem byggjast á lengd starfstíma eða sambærilegum tímaskilyrðum sé litið til samsvarandi starfstíma í öðru norrænu landi ríkisstarfsmaður geti í því landi sem starfslok verða virkjað þau lífeyrisréttindi sem hann hefur öðlast í öðru norrænu landi frá sama tíma en þau verði þá oft fyrir skerðingu sem er mismunandi eftir reglum hvers lands mat á heilsufari við fyrri ráðningu í starf verði almennt lagt til grundvallar við útreikning lífeyris samkvæmt lífeyrisreglum annars norræns lands úrskurður um örorkulífeyri í einu landi sá lagður til grundvallar við útborgun örorkulífeyris í öðru norrænu landi í einstökum vafamálum sem upp kunna að koma um framkvæmd samkomulagsins er gert ráð fyrir að löndin hafi samráð áður en máli er ráðið til lykta jafnframt gerir samkomulagið ráð fyrir því að ákveðin samhæfing og samvinna eigi sér stað milli norðurlandanna um útreikning og útborgun lífeyris fyrir þá ríkisstarfsmenn sem í hlut eiga í öðru lagi er með frumvarpinu lagt til að starfsmönnum alþjóðastofnana sem ísland á aðild að samkvæmt lögum eða fjölþjóðlegum samningum verði að uppfylltum vissum skilyrðum veittur réttur til að greiða iðgjald til b deildar sjóðsins á meðan starfstími þeirra erlendis stendur í þriðja lagi er með frumvarpinu lögð til leiðrétting á viðbótarframlagi sveitarfélaga vegna lífeyrisiðgjalds kennara og skólastjórnenda grunnskóla er breytingin lögð til þar sem með lögum númer hundrað sextíu og sjö tvö þúsund og sex um breytingu á lagaákvæðum um lífeyrissjóði hækkaði mótframlag í b deild sjóðsins úr sex prósent í átta prósent að óbreyttu hækkar því heildariðgjaldið vegna kennara úr fimmtán og hálft prósent í sautján komma fimm prósent en það var ekki ætlunin